Monsieur le Président, ce matin, le Président de la République française a dit que le pic de la crise était passé, que la crise n'était certes pas terminée, mais que les choses allaient mieux.